einu ári eða einu og hálfu ári síðan að mér finnist að þegar við séum komin upp í milljón tonn þá þurfum við virkilega að fara að hugsa okkur um og miðað við allar þessar framkvæmdir sem hér eru taldar upp og